Monsieur le Président, Monsieur Barnier, vous avez mentionné dans votre intervention le rapport de M.

Monti, c'est l'accent qu'il met sur l'impérieuse nécessité de franchir une étape supplémentaire dans la coopération fiscale entre nous.

Il est donc impératif de jouer sur les deux piliers, et notamment sur le pilier fiscal, pour permettre aux États membres de collecter un certain nombre de recettes supplémentaires sur des facteurs économiques, des acteurs économiques qui ont été de moins en moins taxés au cours des dernières années les bénéfices des entreprises et le capital, les transactions financières. Pour ce faire, il est indispensable d'avoir une coordination européenne. C'est la conclusion du rapport de M.

Or, il n'y a strictement rien sur le sujet dans la stratégie UE 2020 présentée par la Commission. Il n'y a strictement rien sur le sujet dans la communication d'Olli Rehn publiée il y a quelques jours. C'est un des piliers majeurs, c'est une des valeurs ajoutées fondamentales que la Commission européenne peut apporter maintenant.

Aussi ma question est elle très claire qu'allez vous, Monsieur Barnier, en tant que représentant de la Commission, mettre sur la table dans les prochaines semaines? Comment allez vous convaincre vos collègues si vous en êtes convaincu vous même de la nécessité d'un plan d'action, d'un plan de coordination fiscale pour permettre aux États membres de retrouver la capacité de lever de nouvelles recettes sur un certain nombre d'accords? Quelles sont vos propositions? Vous n'avez pas le droit de rester muet.